Monsieur le Président, nous venons de voter des recommandations pour améliorer l'efficacité des dispositifs de détection et d'interdiction des produits phytosanitaires dangereux. C'est bien, et tout le monde s'en félicite, sauf qu'au même moment, la presse révèle que l'un des instituts qui travaillaient pour l'Autorité européenne de sécurité des aliments avait purement et simplement copié collé une grande partie des rapports de Monsanto, qui est le fabricant du glyphosate, dont chacun ici souligne la dangerosité. On est là en face d'un scandale et on ne peut pas laisser faire. Il faut pointer du doigt les responsables. Il faut que le Parlement demande des comptes, à la fois, bien sûr, au commissaire et au directeur de l'Agence européenne de sécurité des aliments.

Je pense que nous devons être fiers d'avancer vers un meilleur contrôle et l'interdiction de certaines substances dangereuses, mais il faut aussi savoir sanctionner les responsables de tels agissements.